Nu știu care este situația politicianului spaniol. E prima dată când aflu acest lucru. Sper ca lucrurile să fie clarificate și să nu fim doar în prezența unor alegații care țin de comportamentul unor oameni politici, dar este clar este de neacceptat și trebuie să privim cu obiectivitate. Însă, în același timp, te rog să înțelegi demersul meu constructiv. Eu cred că este bine ca acești oameni să fie liberi, să nu fie în continuare în închisoare și supuși abuzurilor, pentru că, în felul acesta, noi, ca Parlament European, dovedim că am făcut ceva în mod concret pentru cetățeni.